Je pense que cette proposition législative, si elle est adoptée, créera un cadre plus positif pour encourager les producteurs à enregistrer leurs produits et pour mieux mettre en évidence sur le marché la qualité des produits agroalimentaires dans l'Union européenne. L'avantage que ce règlement apportera, pour répondre à M. Tabajdi qui, malheureusement, n'est plus là c'est qu'une fois que ce règlement sera entré en vigueur, tous les États membres devront appliquer le même système d'étiquetage et de mise en valeur des produits.

Il est vrai que ces contrefaçons sont la preuve que les produits européens sont appréciés par les consommateurs à l'extérieur de l'Union mais il nous faut, maintenant, le cadre juridique pour pouvoir protéger nos producteurs vis à vis de ces contrefaçons. La Commission européenne a l'intention de présenter une proposition législative pour la promotion des produits agroalimentaires sur le marché européen et à l'extérieur.